Monsieur le Président, je trouve que nous sommes devant une contradiction fort intéressante.

La raison se trouve dans une imperfection majeure de la construction européenne qui est simple à formuler.

Voilà, également, pourquoi les États préfèrent verrouiller leur territoire au lieu de protéger et de gérer l'espace de libre circulation qui doit être celui de toute l'Union. Si le Parlement a eu raison de s'opposer à ce qui était proposé, ce que nous avons obtenu est loin de ce que nous souhaiterions.

Parce que nous croyons toujours que nos policiers sont les meilleurs, que nos forces de sécurité sont les meilleures et que le voisin n'est pas capable de fournir le même degré de sécurité que celui qu'un autre État membre serait en droit d'exiger. Arrêtons cela. Venons en à une conscience européenne de la gestion de cet espace.